Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en effet, les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation et la production de miel et d'autres produits de l'apiculture. Ce secteur est caractérisé par une grande diversité des conditions d'élevage des abeilles et par la dispersion et la variété des acteurs de la production jusqu'au stade de la commercialisation. Certaines règles harmonisées ont été établies au niveau de l'Union européenne concernant les normes de commercialisation du miel et de la protection de la santé des abeilles. Le règlement de l'organisation commun de marché unique prévoit une série de mesures qui visent à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Ces mesures peuvent être incluses dans des programmes d'apiculture triannuels, qui sont élaborés par les États membres et qui sont cofinancés par le budget de l'Union européenne.

Le secteur est certainement confronté à un certain nombre de défis.

La question de la santé des abeilles est particulièrement préoccupante au sein mais également en dehors de l'Union européenne. Des organisations apicoles demandent que l'Union européenne se concentre davantage sur les abeilles à cet égard. En novembre 2008, le Parlement européen a également adopté une résolution sur la situation dans le secteur apicole qui a appelé la Commission à mettre en place des actions spécifiques et à assurer la coordination de ces actions. Il est évident que la santé des abeilles est une question importante et qu'elle doit être protégée par les actions les plus appropriées, en tenant compte des spécificités du secteur et des différents acteurs qui sont impliqués. Dans ce contexte, la Commission a déjà lancé un certain nombre d'initiatives qui visent à répondre aux préoccupations de la filière apicole et d'autres actions sont prévues également à l'avenir. La Commission a l'intention de présenter bientôt une communication qui aura pour objectif de clarifier les questions liées à la santé des abeilles et les actions clés que la Commission entend prendre pour y remédier. Cette communication va servir de base de discussion avec le Parlement européen, avec le Conseil ainsi qu'avec les autorités des États membres et les parties prenantes.